Heute haben wir einen solchen Fall und es ist kein Zufall, dass es sich um die Rolle von kleinen und mittleren Unternehmen handelt. Es geht hier um ein auf breiter Basis getragenes, gemeinsames Anliegen. Eine der Fragen, die wir stellen, ist Was tut die Kommission, um finanziell besonders erfolgreiche Instrumente auch in Zukunft für die kleinen und mittleren Unternehmen weiter zu stärken? Eines dieser erfolgreichen Instrumente ist das Programm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation, das CIP. Wie soll es aussehen, wenn jetzt das Gemeinsame Strategische Rahmenprogramm entwickelt wird? Welche Chancen werden die kleinen und mittleren Unternehmen in diesem Zusammenhang haben? Sicherlich wird es nicht möglich sein, das Konzept der Innovation so weit zu strecken, so breit zu fassen, dass alle Aktivitäten und alle kleinen und mittleren Unternehmen darunter fallen. Aber wir dürfen auch nicht den Fehler machen, nur noch solche kleinen und mittleren Unternehmen in ihrer Wettbewerbsfähigkeit zu unterstützen, die wir als besonders innovativ identifiziert haben. Deswegen, glaube ich, kommt es sehr darauf an, dass im Gemeinsamen Strategischen Rahmenprogramm die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Ich will ausdrücklich darauf hinweisen, dass das auch die Frage betrifft, nach welchen Kriterien Vereinfachung und Entbürokratisierung verfolgt wird. Das CIP ist jetzt schon wesentlich unbürokratischer als das 7. Forschungsrahmenprogramm.

7. Forschungsrahmenprogramms keine vernünftige Perspektive.